ein Trend, der sich 2017 fortgesetzt hat. Es war deshalb sehr positiv, dass Präsident Joko Widodo sich im vergangenen Oktober öffentlich gegen diese Diskriminierung ausgesprochen hat. Nun ist es notwendig, dass konkrete Maßnahmen zum Schutz von LGBTI Personen vor Intoleranz und Menschenrechtsverletzungen ergriffen werden.

Dort werden gleichgeschlechtliche Beziehungen sogar noch mit Peitschenhieben bestraft eine Strafe, die der Folter gleichkommt. Diese demütigende und inhumane Praxis muss umgehend beendet werden.